Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Državni svet predlaga spremembo zakonskih določb glede opredelitve dolžnosti zavezancev za preverjanje pravnega stanja nepremičnin, kar je varovalni mehanizem predvsem za kupce teh nepremičnin. Gradbeni zakon naj bi se spremenil tako, da bi zakonitost gradnje lahko preveril preko vpisa plombe v zemljiški knjigi izključno inšpektor. Po mnenju predlagatelja bi se s tam povečala pravna varnost pri poslovanju za vse stranke v postopku, hkrati pa bi se oblikovale norme, ki bi pri poslovanju z nepremičninami in ugotavljanju skladnosti gradnje omogočile večjo strokovnost. Gradbeni zakon namreč določa, da morajo pooblaščene osebe, torej upravljavci, notarji, pooblaščeni inženirji s področja geodezije in drugi pristojni organi preveriti, ali je objekt ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, ko je to predpisano. Po mnenju predlagatelja je ta ureditev zakona nejasna in je privedla do različnih razlag in interpretacij pri uveljavitvi zakona, posega pa tudi v pravno varnost strank v postopku. Notarska zbornica Slovenije opozarja, da pooblaščene osebe in drugi organi, ki so navedeni v triindevetdesetem členu zakona, niso usposobljeni za navedena opravila in nimajo dostopa do javnopravnih evidenc, v katerih bi zakonitost gradnje lahko preverili. Strinjamo se s tem, da pooblaščene osebe v postopku prodaje oziroma nakupe nepremičnin ne morejo ugotavljati zakonitosti gradnje, lahko pa preverijo, ali za objekt, ko je to potrebno, obstaja gradbeno dovoljenje, saj je slednje javna listina. To sicer ne zagotavlja zakonitosti, ampak v postopku ohranja vsaj higienski minimum zaščite kupca. Ta namreč v postopku nakupa plača provizijo nepremičninski agenciji, plača odvetniške storitve banki, s katerimi preverja dokumentacijo pri morebitnem najemu posojila, in plača tudi overjanje pogodbe pri notarju pri sklepanju pravnega posla. Plačilo kupca gre torej več subjektom, ki imajo vsak posebej licence za opravljanje svojega dela. Nihče v tej verigi ne more absolutno zagotavljati varnosti, ampak le opravljati čim bolj kakovostno pojasnilno dolžnost. In vsakdo v tej verigi lahko preveri, ali ima konkretna nepremičnina gradbeno dovoljenje, saj je to javno, razen v delu, kjer so navedeni osebni podatki. Če bi spremembe zakona podprli, potem bi kupcu pravico do tovrstne obveščenosti odvzeli, kar bi imelo za posledico zmanjšanje varnosti. Ravno tako v poslanski skupini Liste Marjana Šarca podpiramo mnenje vlade, da parcialno spreminjanje zakonodaje ni primerno. Gradbeni zakon je namreč potrebno prenoviti celostno, saj se je v preteklosti izkazalo, da vsebuje več pomanjkljivosti, ki se izkazujejo tudi v naravi. Tako imamo veliko črnih gradenj, ki navzven niso jasne. Dejstvo, da morajo notarji, banke, nepremičninski posredniki in še nekateri drugi zavezanci preveriti, ali je za nepremičnino, ki je predmet prodaje oziroma nakupa, izdano gradbeno dovoljenje, pa je namenjeno izključno varovanju kupca oziroma državljana. V poslanski skupini LMŠ smo mnenja, da Predlok zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.